hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir fyrirspurn sem reyndar var nú dreift í októbermánuði í tengslum við átök í reykjavík út af hinu þekkta rei máli

í reykjavíkurborg en ég óska hæstvirtum fjármálaráðherra að sjálfsögðu til hamingju með það með nýja meiri hlutann en það eru nokkrir þættir sem þurfa að vera alveg klárir og það er í fyrsta lagi það að rei var stofnað sem

orkuveitunnar númer tvö bæði landsvirkjun og rarik sem eru fyrirtæki í eigu ríkisins eru í útrásarverkefnum með einkaaðilum í þriðja lagi að þá er það þannig að sjálfstæðisflokkurinn í samstarfi við framsóknarflokkinn vann að sameiningu útrásarfyrirtækisins rei við útrásarfyrirtækið geysir green og það endaði nú allt saman með ósköpum sem ég ætla ekki að rifja upp hér en ég ætla að rifja upp nokkur ummæli fyrrverandi borgarstjóra vilhjálms þ vilhjálmssonar hann segir fjórða október vilhjálmur segist einungis í fjölmiðlum hafa heyrt fullyrðingar um að flokksmenn hans í borgarstjórn styðji ekki ákvörðun um sameiningu hann segir hreinskiptar umræður hafa orðið um málið og niðurstaðan hafi verið sú að hann hafi fengið umboð til að ganga frá málinu síðan segir hann áttunda október við ætluðum okkur aldrei að vera lengi eða til lengdar í þessu fyrirtæki því það er í raun ekki samræmanlegt að okkar áherslum þetta er svona svolítið skrítið já að við séum að taka þátt í áhættusömum rekstri í fjarlægum löndum með einkaaðilum síðan segir hann sautjánda október sjálfstæðisflokkurinn hefur þá eindregnu afstöðu að opinber fyrirtæki eins og orkuveita reykjavíkur eigi ekki að vera í áhættusömum samkeppnisrekstri vegna þessara orða sem þarna féllu þá lagði ég fram þessa fyrirspurn sem hér um ræðir og spurningin til hæstvirts fjármálaráðherra er einfaldlega sú í framhaldi af þessu sem þarna er sagt um stefnu sjálfstæðisflokksins hvernig það fari saman að ríkið sé í útrás í þessum fyrirtækjum ríkisins þar sem hæstvirtur fjármálaráðherra fer með eignarhaldið bæði í landsvirkjun og rarik og fyrirspurnin hljóðar svo með leyfi forseta hyggst ráðherra draga fyrirtækin landsvirkjun og rarik sem eru að fullu í eigu ríkisins út úr útrásarverkefnum sem þau taka þátt í í samstarfi við einkaaðila